Les soupçons de corruption et de blanchiment d'argent pesant sur ses proches entachent son action politique. L'absence d'enquête la décrédibilise.

Elles mettent à mal la cohésion européenne et, plus largement, l'avenir de l'Union. Les révélations des Paradise Papers ont fini par dégoûter les citoyens, à qui on impose l'austérité et qui voient leurs services publics se dégrader. Une procédure d'infraction, telle qu'évoquée par le commissaire Moscovici, serait un minimum. L'Union européenne doit aller plus loin et faire cesser la concurrence fiscale déloyale en son sein. Troisièmement, le gouvernement maltais doit savoir que le travail d'investigation de Daphne Caruana Galizia ne cessera pas avec son assassinat.